Quand on regarde la balance commerciale aujourd'hui en faveur de l'Europe, mais aussi la croissance économique au niveau de la Corée, on pourrait se dire que, finalement, les choses se passent très bien.